herra forseti erindi mitt í ræðustól í dag er frekar lítið en ég mæli hér fyrir breytingartillögum um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex um öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga en það kom í ljós að við þurfum að leiðrétta eina villu í textanum þannig að í stað orðsins háspennuvirkja í fjórða tölulið fyrstu málsgrein d liðar annarrar greinar komi orðið lágspennuvirkja þannig að sem sagt það er verið að skipta einfaldlega þessum tveimur hugtökum